Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio esprimere il mio appoggio a quest'obiezione, che invita fra l'altro, la Commissione a introdurre restrizioni alla vendita di bevande energetiche ai bambini e agli adolescenti. Questi ultimi ne rappresentano il più ampio gruppo di consumatori. Vale il principio di precauzione. Non c'è un livello sicuro per il consumo di caffeina, che determina, come ricordato, disturbi del sonno e problemi comportamentali nei bambini e negli adolescenti. Nel caso di un uso regolare prolungato, se non di abuso, oltre all'elevato rischio obesità per l'alta concentrazione di zuccheri nelle bevande energetiche. Dunque è giusto opporsi all'adozione di questo progetto di regolamento della Commissione, che non serve e che, nello specifico, introduce quattro nuove indicazioni sulla caffeina, fra cui testuale la caffeina contribuisce ad aumentare la lucidità mentale e aiuta a migliorare la concentrazione.

non si basano sulle quantità effettivamente consumate di grassi, sali e zuccheri. Non esistono cibi buoni e cattivi per legge bisogna puntare sull'educazione alimentare.